Politika partnerstva Europske unije, zemalja članica, ali nemojmo nikada zaboraviti, naročito kada govorimo o marginaliziranim zajednicama ili skupinama, da bez uloge lokalnih i regionalnih vlasti nema realizacije kohezijske politike na pravi način. Upravo zato želim govoriti o važnosti uključivanja lokalnih i regionalnih vlasti kada govorimo konkretno i u ovom izvještaju o rješavanju problema Roma, kao jedne od marginaliziranih zajednica unutar Europske unije.